To po pierwsze. Po drugie ze zdumieniem słuchałem przedstawicieli lewicy, którzy oburzali się na stawianie znaku równości między faszyzmem i komunizmem.

Mówił on, że należy robotnikom rozdać pałki, aby mogli sobie na koniec pracy poużywać na Żydach.